Frau Präsidentin, Frau Vizepräsidentin, Herr Kommissar, Kolleginnen und Kollegen! Dieses Abkommen ist politisch und ökonomisch von großer Bedeutung für uns. In einer sich dramatisch verändernden Welt die Vorteile einer Interessensverknüpfung Amerikas und Europas zu haben, bedeutet Wachstum mit Wachstumsjobs. Und es bedeutet vor allen Dingen, dass wir gemeinsam aufgrund der Veränderungen in dieser Welt und der demografischen Entwicklung die Chance haben, weltweit auch industrielle Standards zu setzen und uns durchzusetzen, nicht die Opfer anderer zu sein. Das heißt Es wird uns stärken in dieser globalen politischen und ökonomischen Ordnung. Und deswegen ist, was beschrieben worden ist, zu erreichen, und wir müssen dafür sorgen, dass das politische Momentum gewahrt ist. Die bisherigen Versuche sind gescheitert im Klein Klein und im Ängstlichen. Ich glaube, dass wir jetzt das große politische Bild sehen müssen, dass wir unsere Interessen durchsetzen. Diese Kleinmütigkeit, die ich hier höre Wenn wir etwas verhandeln, verlieren wir das. Die Europäische Union ist die größte ökonomische Macht und Handelsmacht dieser Erde!

Wenn ich die Sorge wegen der Kultur und der sozialen Standards höre Er kann nur das verhandeln, wo es europäische Zuständigkeiten gibt.

Er kann nur das verhandeln, was im sozialen Bereich europäische Zuständigkeit ist, und das ist außerordentlich begrenzt. Er kann dies gar nicht verhandeln und dahinschenken. Ich glaube, dass die Chancen und Vorteile für uns von großer Bedeutung sind und dass aus diesem Grunde heraus, Frau Präsidentin, wir uns klarmachen sollten Dies muss zum Erfolg Europas werden. Und wenn kein Ergebnis geliefert wird, das ein Erfolg Europas ist, dann werden wir es nicht ratifizieren. Wir haben jetzt das Ratifikationsrecht! Das wird die Kommission wissen, das werden die Unterhändler wissen, das werden die Amerikaner wissen.